Monsieur le Président, on peut juger une civilisation à la façon dont elle traite les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes handicapées, et l'Europe a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Je remercie Mme Stevens d'avoir inspiré ce beau rapport sur la stratégie européenne en faveur des millions de personnes handicapées qui vivent dans l'Union européenne.

Je suis notamment d'accord avec la demande qui leur est faite d'assurer l'accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments ouverts au public, aux services publics et aux technologies de la communication, conformément aux prescriptions de la convention de l'ONU du 13 décembre

J'estime que le lobby LGBTI aurait pu avoir l'élégance de s'effacer devant le vrai sujet du rapport le handicap.